virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um láglendisvegi frá samgöngunefnd nefndin hefur fjallað um málið og fengið umsagnir með tillögu þessari er lagt til að vegagerðinni verði falið að vinna tillögur sem byggjast á því að allar helstu leiðir á þjóðvegi eitt vestfjörðum og norðausturhluta landsins verði á láglendi undir tvö hundruð m hæð yfir sjó lagt er til að við gerð þessara tillagna taki vegagerðin mið af auknu öryggi og styttingu leiða milli suðvesturhornsins og annarra landsvæða svo og innan landsvæða nefndin leggur til að tillögunni verði vísað til ríkisstjórnarinnar kristján l möller og þórunn sveinbjarnardóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins